Kennen Sie das Wort Respekt? Lassen Sie mich kurz zitieren lateinisch Zurückschauen, Rücksicht, Berücksichtigung, auch zurücksehen, berücksichtigen, bezeichnet eine Form der Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Ehrerbietung gegenüber einem anderen Lebewesen oder einer Institution. Ich möchte die Frage stellen Haben wir hier in Europa noch Respekt gegenüber anderen Regierungen?

Leider mangelt es an dieser Fähigkeit hier in diesem Haus. Das ist sehr schade, denn das ist antieuropäisch, das zerstört Europa. Mein Appell lautet Haben wir wieder Mut, europäisch zu sein, uns zu vertrauen, miteinander zu reden statt übereinander. Ich lade Sie ein Gehen wir raus, riskieren wir ein leeres Parlament und treffen wir wieder die Menschen. Ich mache das im gesamten Wahlkreis Deutschland, und es würde allen hier gut tun, auch mal wieder auf ihre Nationalstaaten zu hören.